Gospođo predsjednice, Hrvatska je od samog početka inzistirala na rješavanju graničnog spora sa Slovenijom u duhu dobrosusjedskih odnosa, poštujući međunarodno pravo. Međutim, nakon što je Slovenija prijevarom kontaminirala arbitražni proces te je dokazano i koruptivno djelovanje Suda, nepovratno je uništen legitimitet arbitražnog postupka. Zbog toga je Hrvatska poštujući pravnu proceduru utemeljenu na Bečkoj konvenciji istupila iz Sporazuma. Sud je unatoč tome, nakon prekida Sporazuma s hrvatske strane jednostrano odlučio nastaviti s radom, a na Hrvatsku se rade i drugi razni pritisci kako bi prihvatila arbitražnu odluku koja za nju nije legitimna niti pravno važeća. Suradnja između država članica trebala bi počivati na dijalogu, a ne na grubom kršenju potpisanih sporazuma, na prijetnjama i ucjenama sa blokadom hrvatskog ulaska u Schengen i Eurozonu. Politički pritisak kojem su Hrvatska i hrvatski narod izloženi u suprotnosti je s vrijednostima Europske Unije, stoga još jednom pozivam na rješavanje ovog bilateralnog spora nastavkom dijaloga i nužne suradnje.